Principala preocupare a cetățenilor europeni este legată de păstrarea locurilor de muncă.

20. Tinerii și persoanele peste 50 de ani întâlnesc dificultăți în găsirea unui loc de muncă și adesea sunt obligați să accepte contracte de muncă temporare sau un loc de muncă sub calificările deținute. Agenda pentru crearea de noi locuri de muncă și de noi competențe trebuie corelată cu politica industrială și cu politica de inovare a Uniunii. Pentru a păstra competitivitatea Uniunii, trebuie să dezvoltăm capacitatea de inovare, dar și să recreăm capacitatea de producție și, implicit, locuri de muncă în Uniunea Europeană.